Blond ženska z maskaro na očesih, simetričnim obrazom in rjavimi očmi. Ženska, ki deluje malce kitajske krvi, ki posluša glasbo na slušalkah. Starejši gospod s samozavestnim pogledom, s sivimi lasmi in lasje so malce daljši. Ženska, ki deluje kot filmska zvezda, z blond daljšimi lasmi, roza ustnicami, tanjšim nosom in veliko pudra in ličil na obrazu. Mlajši gospod z modrimi očmi, malo debelejšimi lici, in daljšimi lasmi in lasje so enake barve, kot sem imel jaz pred petnajstimi leti. Gospod z brado, modrimi očmi, ravnim nosom, malo našpičenimi ušesi, in srajco. Obraz, ki ga sam poznam, s skravžanimi lasmi in brki, ima malo tudi brade in na nekaj gospod kaže. Gospa z uhani, črnimi daljšimi lasmi, našminkanim obrazom in ustnicami, z malo izbočenem nosom in rjavimi očmi. Srednje star gospod, ki deluje kot trener ameriškega fuzbala, z jeznim pogledom in našpičenimi ušesi in obrvi ima in nos. Mlajša ženska z daljšimi lasmi, ki so črni, ima velike zobe, rjave oči in ličila na obrazu.